Astfel, GMES a arătat faptul că zonele deșertice primesc într o zi mai multă energie solară decât întreaga energie consumată de omenire într un an. Aceasta reprezintă un imens potențial, mai ales în contextul în care energia devine o resursă deficitară. De utilizarea acestei energii ar putea beneficia în primul rând continentul african. Aș dori să mi răspundă domnul Prodi la această întrebare.